Jednak niezwykle istotne jest też zwiększenie społecznego zaufania do tej gałęzi medycyny. Zwłaszcza, że do wiadomości opinii publicznej w Europie przebijają się co jakiś czas informacje o różnych nieprawidłowościach, w tym o nielegalnym handlu organami pochodzącymi z nieznanych źródeł. Jako prokurator generalny nadzorowałem w Polsce śledztwo, w którym stwierdzono szereg nieprawidłowości w pozyskiwaniu organów, w tym nielegalne płacenie lekarzom, których w ten sposób motywowano do pozyskiwania informacji o dawcach, których podejrzewano o śmierć mózgu.